i cinesi, decideranno loro quando tirare il cappio al collo alla manifattura italiana. Voi avete aperto i nostri porti, noi abbiamo lavorato per avere una sorveglianza dei mercati più forte, per avere dogane più forti. Dov'è l'onorevole Beghin che faceva la battaglia contro la Cina dai nostri banchi?